A jelenlegi gyakorlat nem harmonizált, nincsenek egységes normák, ezért az utasoknak a repülőjegyek megvásárlásakor az árak összehasonlítása mellett az egyéb feltételek összevetését is el kell végezniük, ami lássuk be, nem könnyű feladat. A diszkont légitársaságok néhány éve bevezetett szabályozása egyre komolyabb problémát okoz az utasoknak, hiszen nehezen követhető, nehezen összevethető más légitársaságok gyakorlatával, arról nem is beszélve, hogy súlyos felárral büntetik a korlátozás túllépését, ami akár a jegyár többszöröse is lehet. Nem halogatható tehát tovább az egységes szabályozás bevezetése, az utasok védelme, illetve a reptéren működő kiskereskedelmi egységek működőképességének megőrzése érdekében.